enn og aftur er háttvirtur þingmaður guðlaugur þór þórðarson ekki að fjalla efnislega um málið hann sagði í þingræðu áðan að ég kenndi hvernig ætti að framkvæma þjóðaratkvæðagreiðslu við háskóla íslands það er bara alrangt ég kenni það ekki og hef aldrei kennt það er bara einfaldlega þannig og í kjölfarið á því undraðist hann hvernig ég talaði hér innan húss ég vil bara fá að bera af mér þessar sakir frú forseti það er ekki öðruvísi heldur en það og hvet enn og aftur þingheim til að fjalla efnislega um málin ekki fara í manninn og fjalla um efnið